Ja, spoštovani podpredsednik, državnega zbora, hvala za dano besedo. Še enkrat, ... Državni sekretar, predstavniki vlade, kolegice in kolegi! Mogoče samo en, ena opazka enega od predstavnikov, ko je imel stališče poslanske skupine, da bo koalicijska stranka sprejemala ta zakon z nekimi nekimi mešanimi občutki, jaz sem tudi, zelo pozorno poslušal, predstavnika ministrstva, državnega sekretarja. Preden grem na ta zakon nazaj, se dotaknil dveh zakonov, ko smo jih preteklosti sprejemali, pa se tudi spoštovani državni sekretar bil na Ministrstvu za okolje. Kmalu bo minilo štiri leta, odkar smo sprejeli resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu, dva petnajst- dva, petindvajset. Večinoma v štirih letih, večinoma o teh ciljev se še ni to dotaknilo, pa smo v Slovenski demokratski stranki takrat, ko se je to sprejemalo, sprejemali, tudi opozarjali na to. Bi se še dotaknil še enega bolj perečega zakona, to je gradbeni zakon. V teh dneh loži odprto pismo predsedniku vlade pa vašemu ministru, ko smo sprejemali nekaj časa nazaj gradbeni zakon, gradbeni zakon sedaj, ki ki daje mnoge težave državljankam in državljanom tega, te Republike Slovenije. Seveda Slovenski demokratski stranki smo bili zelo glasni, naj vse spomnim, opozarjali na te tegobe, opozarjali na težave, ki nas čakajo, ko bo zakon šel v, iz državnega zbora potrjen, in ko bo šel, sedaj, v življenje, imajo ljudje težave. Državni sekretar, vi ste strokovnjak na tem področju. Mislim, če kdo ima reference za sprejem takšnega zakona oziroma ga spremljati, da da gre v življenje, potem ste to vi, pa danes vidimo, da da imajo državljanke in državljani težave za tega zakona in ga že popravljate, ne. In jaz se bojim, da bomo tudi tu neuspešni. Kaj želim s tem povedati? Sedaj. Neka podobna stvar nas čaka danes. Mogoče neki občutek za državljanke in državljane Republike Slovenije, koliko koalicijskih strank, pa da vlada to podpira. Sedaj to je dogovor. To je po domače rečeno deal, Levica je zagotovila neke glasove za neki prejšnji zakon, sedaj vsi vi, kot strokovnjaki, pa tisti, ki govorite, da boste to podprli z mešanim občutkom, boste mogli danes stisniti tipko. Ampak čez nekaj mesecev bojo pa ljudje, naše državljanke in državljani imeli podobne težave, ko jih imajo danes pri gradbenem zakonu in seveda, kot sem prej govoril o resoluciji stanovanjskega programa za dva petnajst-dva petindvajset. Jaz mislim, da to ni v redu. Da se ta nuja dela po skrajšanem postopku, seveda, da gorijo luči modre, vsi skupaj pa vemo, bodimo pošteni en do drugega, da ta zakon gre v škodo potrošnikom, najemnikom in gre tudi v škodo nepremičninskim družbam. To v Slovenski demokratski stranki ne podpiramo in to to tudi sam prav gotovo ne podpiram. Še pa enkrat ponavljam, to je zgolj neki izračun, neki kompromis med nad, med nadkoalicijsko stranko Levico, ker v preteklosti zagotovil neke glasove za neke zakone, ki ne bi šli skozi v državnem zboru, danes stroka in koalicijski poslanci, kako ko dobro vejo, da bo škodil državljankam in državljanom, bojo stisnili tipko za, za, za, da gre ta zakon seveda v življenje. Jaz mislim, da delamo slabo za državljanke in državljane Republike Slovenije. Hvala.